Głosowałem przeciwko dzisiejszej rezolucji w sprawie Węgier i chcę powiedzieć, że nie tylko zapisy tego dokumentu budzą kontrowersje, ale także wypowiedzi, które padły na tej Sali i które nigdy nie powinny mieć miejsca. Ta rezolucja, jak sądzę, nie odniesie pożądanego skutku.